Vous nous lisez des considérations générales sur l'emploi, sur l'adaptation au changement, sur la croissance. Mais aujourd'hui, ArcelorMittal, premier groupe sidérurgique mondial, réalise de très plantureux profits et grâce, d'ailleurs, à certains avantages fiscaux que l'on devrait d'ailleurs interdire à l'échelle européenne nommés pudiquement intérêts notionnels, finit par avoir des bénéfices incroyables, alors qu'il annonce la fermeture de la phase à chaud à Liège. Alors, Monsieur le Commissaire, aujourd'hui, la question, finalement, n'est pas de savoir s'il faut

Ce à quoi je vous appelle, Monsieur le Commissaire, l'ensemble de la Commission, y compris, d'ailleurs, la présidence du Conseil, la présidence polonaise, c'est tout autre chose c'est réellement, comme on l'a dit, d'éviter la désindustrialisation européenne. L'acier n'est pas mort, l'acier a un avenir, à Liège comme ailleurs. Ses processus de production se diversifient. On a besoin d'acier et de produits de haute technologie.

Non seulement, aujourd'hui, ArcelorMittal à Liège, mais aussi tout un secteur qui est inexorablement lié à ses clients la construction automobile, le bâtiment, la révolution industrielle verte, c'est à dire les éoliennes, les trains, les trams, toutes ces constructions qui demandent un acier sobre, un acier écologiquement soutenable, un acier qui soit bien inséré dans un tissu industriel. Tout cela, on en aura besoin. Et pour qu'on puisse y arriver, il faudra, Monsieur le Commissaire, plus d'énergie que ce que vous nous avez dit.

Il faut arrêter cela, Monsieur le Commissaire, et pour cela, je vous fais quatre propositions la première, c'est la reprise publique de l'outil. Vous l'avez fait pour Dexia. Pourquoi pas pour la sidérurgie? Je vous le demande. La possibilité existe de se substituer à cette défaillance privée en vue d'inscrire, justement, la mise en place d'un pôle européen de sidérurgie. Pour cela, je demande aussi à la présidence de convoquer un Conseil des ministres européen de l'économie pour jeter les bases d'un vrai plan sidérurgique européen. Reprenons donc l'initiative. Troisièmement, je pense qu'il faut investir. Et pour investir, je vous suggère d'utiliser les projects bonds que

Je pense, enfin, qu'il faut une assiette fiscale consolidée pour éviter les délocalisations et la concurrence. Alors, oui, je crois que pour tous les travailleurs, pour les ouvriers, pour les ingénieurs, pour les élus européens régionaux, nationaux, il y a un avenir pour la sidérurgie. Il y a un avenir industriel européen et une chance de construire cet avenir. Cette chance, elle commence à Liège, et je vous attends sur ce terrain là.